2005. Concomitent, s a angajat să respecte obligațiile cuprinse în Acordul Schengen și să îndeplinească prevederile cuprinse în Mecanismul de cooperare și verificare privind justiția și lupta împotriva corupției.

Comisia elaborează anual rapoarte de progres și are posibilitatea să aplice sancțiunile prevăzute, în caz de nerespectare a etapelor prevăzute. Foaia de parcurs pentru Schengen a fost respectată în totalitate, în conformitate cu prevederile comunitare actuale, fapt certificat de decizia Consiliului JAI din iunie 2011. Mai mult, Consiliul European din iunie, inclusiv România, a propus revizuirea criteriilor Schengen, dar a specificat clar în concluzii că această propunere nu afectează procesul de aderare a României și Bulgariei. Din păcate, Consiliul JAI nu a respectat propria decizie din iunie și în septembrie nu a adoptat nicio decizie. Suntem într o situație complet neclară, fără nicio perspectivă, în care un stat membru își îndeplinește obligațiile, dar este blocat, puem spune chiar sancționat, de alte state membre, fără motive întemeiate juridic. În plus, în conformitate cu Tratatul Uniunii, Comisia este singura care poate propune sancțiuni împotriva unui stat membru. Uniunea Europeană este bazată, printre altele, pe încredere, dar și pe respect reciproc. În această situație, cred că este nevoie de intervenția Consiliului European. Cer Consiliului European să ia în discuție acest subiect și să ia o decizie corectă, bazată pe propriile merite ale celor două state membre, în beneficiul tuturor statelor membre și al Uniunii Europene.